risques sont aussi le fruit de l'incapacité de la communauté internationale à avoir apporté, en temps voulu, son soutien à un peuple en révolte contre un dictateur. Aujourd'hui, je crois d'ailleurs que la situation est tellement complexe et difficile qu'il n'y a plus de bonne solution.

C'est à dire que dans trois mois nous allons refaire un débat et vous constaterez avec nous que la militarisation, la communautarisation et la régionalisation se sont encore accrues. Il faut donc agir et il n'y a pas de bonne solution.

Aujourd'hui en France, la plus grande entreprise de production d'armes est en train de s'exposer dans un salon international de l'armement, à Villepinte, en toute impunité.